Ja. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav še Ja. Hvala, saj imam samo tri minute, tako da ne vem, kaj še naj bolj, kaj naj pametnega sicer dodam danes, kaj smo vse slišali tukaj, da o tem, da so že zopet tu predvolilno pa sem pa ta. Dejstvo pa je, da upokojenci v Sloveniji živijo slabo. Morali boste iti na teren. Ne vem, koliko vas hodi na teren med ljudi, da bi lahko sodili in cenili, kaj se dogaja sploh na terenu, kako ljudje, kaj vse ljudje morajo posluževati se, da preživijo iz mesec v iz meseca v mesec, Že pri stališču takoj sem sem takoj na začetku povedal, drugič sem bil pri stališčih in sem že napovedal, mogoče bi že tam moral napovedati, točno kakšno bo izhodišče današnjih stališč, točno vse od od tukaj desno naprej, takšna stališča, tukaj levo od mene pa vse taka in točno vem, kaki izgovori bodo, se pravi sistemska rešitev, ne vem kakšna. Danes ta ni v redu, čeprav slišimo gospoda Širclja, so priznali, da je štiri štiri petine prepisanega zakona iz Desusa. To je, zanimivo, da priznajo, da pač so se poslužili tega momenta in da Desus in tako dalje te ne, enostavno ne primejo se tega njihovega predloga oziroma, predlagatelja, kaj so pač ponudili danes, tukaj pred nas. Vse sem poslušal vsemogoče, tudi gospoda, Vojka Staroviča, ki je govoril o zakonu, ki je bil naslovljen o strategiji in tako dalje, na koncu pa je le priznal, da prehitevajo po levi pa po desni, pa na koncu je priznal tudi, da je prav, da dela vse pritisk, da se vseeno nekaj spremeni na tem področju. Tako da deluje malo kontradiktorno. V LMŠ gospoda, Roberta ni Pavšiča. Ne vem, zakaj, se je tako obnašal, Rekel je, da bo do do novega leta zakon pripravljen. To ga je treba držati za besedo, sicer njega težko. Imamo tu vladne predstavnike, tisto njegovo mukanje na koncu pa še mi nič ni najbolj pasalo, tako da tako obnašanje do opozicije enostavno tudi jaz ne prenašam. Celo sem imel očitek, da da je to socialistični, da sem imel socialistični nastop danes v stališču, jaz pa sem samo to kronologijo ali terminologijo, terminsko, kako se je dogajalo od SDH-ja, od vsega naprej, kako so se stvari odvijale. Imeli smo zlatnino, zdaj imamo še samo srebrnino v roku, v cirka desetih milijardah. In, nekako nekako bi to trebalo zadržati, nadzorovati, da ne bo potem pobegnilo. imamo predsednika. Naš predsednik je pred kratkim rekel, celo na televizijskem nastopu, da bi kar tri tam pred zid dal in postrelil, ne. Jaz nisem takšen, nimam takega pristopa, bolj sem bolj milejše oblike. Jaz, če bi bil na oblasti, bi vzel Goli otok s od Hrvatov v najem, pa da vse te naše obsojence prepeljemo tja, da se ne bi mogli čez vikend s temi luksuznimi vozili domov voziti. To bi bilo edino dobro. Drugače pa gospod Pogačnik je pa točno opozoril na to, kaj pomeni to demografski sklad, kaj dati in kdo da ga upravlja. Saj to so tudi tisti interesi, ki se vrtijo cel čas in cel dan. Tako da, žal mi je, da se je tako, da se koalicija zopet tako obnaša, se pravi, sistemske rešitve. Gospod državni sekretar je rekel, da se ne bodo s tem nič dvignile, penzija oziroma pokojnine.